Drage poslanke in poslanci. Moram začeti z zelo dobro vestjo. Pred kakšno uro oziroma dvema so naši slovenski hokejisti v skupini v dvajset v diviziji enaB postali prvaki, za kar jim seveda iskreno čestitamo in želimo vse dobro. In seveda prav današnji popravek Zakona o dohodku pravnih oseb govori o tem, kako vzpostaviti zanimivo davčno okolje, da bodo podjetja lahko bolj intenzivno, bolj izdatno donirala in podpirala slovenske športne panoge. Prepričani smo, da šport potrebuje sredstva, da različne športne panoge potrebujejo sredstva za to, da se lahko razvijajo, da se gradi infrastruktura in da se s tem uspešnim športnikom omogoči napredovanje in zasledovanje njihovih ciljev. Imamo vsekakor izjemne športnike. Če primerjamo po tem, koliko nosilcev medalj imamo na število prebivalcev, smo zagotovo v slovenskem vrhu. V času gospodarske krize zagotovo obstajajo podjetja, ki si podporo v športu lahko privoščijo. Seveda pa mora biti ta davčni sistem takšen, da je tudi za podjetja zanimivo. Kaj konkretno Nova Slovenija predlaga s to spremembo zakona? Predlagamo, da donacije, ki jih podjetja dajejo posameznim športnim društvom in klubom, predstavljajo znesek, ki ga pomnožimo z dve in ta znesek, za ta znesek se zniža davčno osnovo. Če povem nekoliko bolj po domače, pregledno, bi rekel naslednje: če neko podjetje športnemu klubu ali društvu donira tisoč evrov, se mu dva tisoč evrov šteje v stroške oziroma, če povem konkreten primer, kaj to pomeni za podjetje, ki ima deset tisoč evrov prikazanega dobička, in če od teh deset tisoč evrov, donira natančno tisoč evrov športnemu klubu ali društvu, to pomeni, da država izgubi tristo osemdeset evrov davkov, ampak hkrati, na drugi strani športni klub pridobi tisoč evrov. Torej, prihajamo s konkretno formulo, kjer bi se država v zameno za tristo osemdeset evrov davka, ki se mu odpove, na drugi strani bi športni klubi in društva pridobili dodatnih tisoč evrov. Gre za vsekakor, multiplikativne učinke. In zdaj o varovalkah. Zakaj govorimo samo o donacijah, ne pa tudi o sponzorskih pogodbah? Sponzorske pogodbe z se že danes štejejo med stroške in na, športniki in športne panoge, ki imajo sponzorske pogodbe, so seveda tržno izjemno zanimive in do tega sponzorskega denarja tudi lahko prihajajo. Zato mi izključno govorimo o donacijah. O donacijah zlasti v klube in športna društva, ki še danes niso tako tržno zanimiva, da bi bila, da bi z nekim nošenjem reklame lahko to pomenilo velik dodatek pri nekih podjetjih, podjetjih, zato govorimo o donacijah, ne o sponzorskih pogodbah. Prav tako v zakonu predvidevamo, da se te donacije lahko izključno namensko uporabljajo. To pomeni, da denar, ki ga podjetje da športu in športnim klubom, se lahko uporablja zgolj za organizacijo športnih prireditev in za izgradnjo infrastrukture. Po domače povedano, za organizacijo državnih, občinskih, tudi evropskih tekmovanj in hkrati za izgradnjo igrišč in druge športne infrastrukture. S tem pomembno prispevamo k temu, da mladim omogočajo, da se omogočimo, da se ukvarjajo s športom. Hkrati onemogočamo tudi manipulacije, kaj r določamo, da se te donacije lahko dajejo samo klubom, ki izvajajo letni program športa v lokalni ali državni ravni, ki izvajajo letni program športa Fundacije za šport ali pa ki delujejo v javnem interesu, zato, da ne bi kdo očital, da si je neko podjetje ustanovilo svoje društvo, da bi se davčno optimiziralo. Na takšen način, s takšnim pozitivnim dančnim davčnim pristopom, lahko pomembno pomagamo slovenskemu športu, slovenskim mladim športnikom in to na davčno učinkovit način. Država se delu davkov odpove, gospodarstvo pa bistveno prispeva k temu, da šport še naprej uspeva.